sparisjóðirnir hafa gegnt mjög veigamiklu hlutverki í íslensku fjármálalífi og hafa oft verið ein fjármálastofnun í hinum dreifðari byggðum landsins þeir hafa notið mjög mikils velvilja hjá íslensku þjóðinni og hafa án undantekningar fengið hæstu einkunn hvað varðar þjónustu og ímynd ég tel að sparisjóðakerfið geti gegnt lykilhlutverki í endurreisn heiðarlegs og góðs fjármálakerfis í landinu til þess að það geti orðið þarf björgun þeirra og endurreisn að byggjast á þeim grunngildum sem sparisjóðirnir voru byggðir á og tryggja að þeir starfi eftir dreifðri eignaraðild þar sem jafningjarétturinn stýri ferð hér er ég aftur að vitna í ræðu eða orð hæstvirts ráðherra jóns bjarnasonar þegar hann var að fjalla um á sínum tíma um sparisjóðina hvernig förum við að því ef við horfum aðeins til baka til fortíðarinnar er það þannig að sparisjóðirnir eiga sér alllanga sögu hérlendis að minnsta kosti ef við berum þá saman við önnur fjármálafyrirtæki það hefur oft verið talað um fyrsti eiginlegi sparisjóðurinn hafi verið stofnaður á seyðisfirði árið átján hundruð sextíu og átta sparisjóður múlasýslu hann varð ekki langlífur og hætti starfsemi upp úr átján hundruð sjötíu reyndar hafa verið færð rök fyrir því að saga sparisjóða sé jafnvel eitthvað eldri og heimildir eru fyrir því að stofnaður hafi verið sparisjóður í mývatnssýslusveit árið átján hundruð fimmtíu og átta sem lagður hafi verið niður árið átján hundruð sextíu og fjögur og kallaður sparisjóður búlausra í skútustaðahreppi elsti sparisjóðurinn þegar þessi orð voru skrifuð sem ég fann þegar var verið að fjalla um löggjöf sparisjóða var á þeim tíma talinn vera sparisjóður siglufjarðar sem var stofnaður átján hundruð sjötíu og þrír þeir voru flestir árið nítján hundruð sextíu þegar þeir voru sextíu og þrjú en við bankahrunið voru þeir tólf talsins

hrunið hafði sannarlega áhrif á sparisjóðina eins og hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra fór í gegnum en það voru aðeins tveir sjóðir sem sóttu ekki um að fá aðstoð frá ríkissjóði það voru minnstu sjóðirnir við höfum margoft sett lög hér á alþingi um starfsemi sparisjóðanna og fyrstu svona stjórnvaldsfyrirmæli sem við settum voru árið átján hundruð sjötíu og fjögur um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á íslandi ástæðan fyrir því að við erum hér saman komin er það að f m e tók yfir sparisjóð keflavíkur og byr sparisjóð þar voru fjölmargir sparisjóðir sem lágu þar á bak við höfðu verið sameinaðir báðir þessir sjóðir rekja hins vegar uppruna sinn til byrjun síðustu aldar og þar störfuðu um þrjú hundruð tuttugu manns hjá þessum sjóðum víðs vegar um landið það voru þúsundir einstaklinga sem voru stofnfjáreigendur í þessum tveimur sjóðum og þeir hafa tapað miklum fjármunum jafnvel þannig að heilt byggðarlag er undir eins og háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson minntist inn á varðandi húnaþing vestra ég tel að sé mjög mikilvægt að þegar við horfum á það hvernig við viljum byggja upp nýtt samfélag hvernig við viljum endurreisa íslenskt samfélag við höfum þar sem ég vil gjarnan kalla öfgamarkaðshyggju og leitumst við að byggja upp raunverulegt blandað hagkerfi hagkerfi þar sem við erum með sterk og lifandi einkafyrirtæki vel rekið ríkisvald og sterkan félagslegan eða almennan félagsgeira einn fjölbreytileika þar fjármálamarkaðurinn að endurspegla á vefsíðu sparisjóðs keflavíkur segir sparisjóðurinn er sjálfseignarstofnun á hefur það að takmarki að veita viðskiptavinum sínum góða og örugga ávöxtun sparifjár og alhliða þjónustu á sviði fjármála fyrri ræðumenn hafa komið hérna og einmitt fjallað aðeins um þessa skilgreiningu á því hvað það er að vera sparisjóður hvað er sparisjóður í raun og veru ég held að ef við förum í þessa vinnu

veru við hérna á íslandi höfum ekki náð utan um það hvað er félagslegur eða almennur félagsgeiri hvaða hlutverk þessi tegund af félögum eiga að spila í blönduðu hagkerfi það er þannig að ísland er ekkert einsdæmi í þessu það má kannski rekja þessa frægð þar sem þeir fóru að taka algjörlega yfir hérna á hinum vestræna heimi til margaret thatcher og ronald reagan þegar þau töluðu mikið fyrir því að markaðurinn ætti að geta stjórnað sér sjálfir og það ætti helst að einkavæða allt ef ég mætti aðeins fara hérna út í það að skilgreina sem sagt að velta fyrir mér hvað það er raunverulega sem sparisjóður er sparisjóður byggir á annarri hugmyndafræði en hlutafélög og aðrir bankar hugmyndafræðin er sambærileg fyrri sem býr á baki í gagnkvæmum tryggingafélögum samvinnufélögum sjálfseignarstofnunum og jafnvel frjálsum félagasamtökum eigendur innan gæsalappa eiga að vera þeir sem nota sér þjónustu fyrirtækisins og hagnaðinn á starfseminni á að skila sér til þeirra í formi til dæmis lægri þjónustugjalda lægri vaxta afsláttur af vöru eða í gegnum samfélagssjóði sem styðja við mann og menningarlíf á starfssvæði félagsins grundvallarhugsunin í þessum félögum er lýðræði einn maður eitt atkvæði en ekki hversu mikið peninga þú átt joseph stiglitz skrifaði heilmikla grein þegar hann var að fjalla um það að við þyrftum að fara frá þessum sem hann kallar öfgamarkaðshyggju það er talað um það að lýðræði er virði í sjálfu sér að lýðræði á vinnustöðum sé mikilvægur hluti af lýðræði almennt félög með þessa félagslegu hugsun eru til dæmis minna líkleg til að misnota þá sem þau eiga samskipti við starfsmenn viðskiptavini og birgja hvetur jafnvel til nýsköpunar í fyrirtækjum og í samfélaginu í heildina það hefur hins vegar verið þannig hérna á íslandi og ég mundi segja í stórum hluta hins vestræna heims ef við bara horfum líka á löggjöfina hjá evrópusambandinu hefur áróður gegn þessari tegund starfsemi verið stöðugur ekki bara í nokkur ár þó ég hafi minnst hér á ronald reagan og margaret thatcher heldur áratugum saman þessi mikli og víðtæki áróður gegn rekstri almannafélaga svo sem sparisjóða og gagnkvæmra félaga leiddi til að lagalegt og rekstrarlegt umhverfi félaganna var allt bætt til þess horfs að lokum voru sparisjóðirnir nær allir einkavæddir með hörmulegum afleiðingum og við könnumst öll við þetta hugtak fé án hirðis það var innleitt sem skammaryrði það var á allan hátt neikvætt hugtak um eignir og fjármagn sem stóð að baki rekstri sem var ekki ætlað að skila beinum hagnaði í vasa einstakra eigenda sinna almanna eignarhald opinber eignarhald gagnkvæm félög og samvinnufélög þar með talin kaupfélög og sparisjóðir voru þannig útmáluð sem úrelt form og fortíðarvandi og við töpuðum okkur í því sem ég hef nefnt hérna öfgamarkaðshyggju og nýfrjálshyggjunni ekki bara hér á landi þótt þessar tegundir félaga hafi verið mjög veik heldur á heimsvísu það sem ég hef miklar áhyggjur af er það að við höfum raunar ekkert lært við höfum verið að horfa upp á það að í frumvörpum sem hafa verið að koma frá hæstvirtum efnahags og viðskiptaráðherra hefur verið unnið að því að reyna að ýta þessum fyrirtækjaformum út úr löggjöfinni sem varðar fjármálamarkaðinn það hefur verið mikil barátta að halda uppi þessari umræðu þrátt fyrir að ég telji að það séu örugglega ýmsar ályktanir sem hægt er að finna frá vinstri grænum um mikilvægi þess að byggja upp einmitt félagslega geirann eða almannafélagsgeirann hér á íslandi þannig að mig langar til þess að rifja aðeins upp hérna í lokin nokkrar tillögur um það sem ég lagði hérna fram breytingartillögur á lögunum um sparisjóði þegar þeim var breytt núna í sumar þannig að við getum þegar við förum að byggja upp sparisjóðina að við getum raunverulega farið að svara því hvað sparisjóður er og við getum tryggt að sparisjóðurinn hafi þessi tengsl við heimabyggð sína sem við vorum að tala um að skipti svo miklu máli til þess að geta svarað því hvað sparisjóður er raunverulega þetta eru tillögur sem byggja á norsku löggjöfinni um sparisjóði það væri hægt að segja það að stjórn sparisjóðanna ætti að vera skipuð af þannig að stofnfjáreigendur mundu tvo stjórnarmenn hlutaðeigandi sveitarstjórnir eða héraðsnefndir mundu tilnefna tvo stjórnarmenn og innstæðueigendur einn stjórnarmann samkvæmt nánari ákvæðum í samþykktum sjóðsins þannig að þar sem við horfum fram á það að þeir einu sem eru stofnfjáreigendur til dæmis í sparisjóði keflavíkur eins og staðan er núna er ríkið mundu þeir kjósa tvo stjórnarmenn síðan mundu þau sveitarfélög sem eru starfandi sem eru á starfssvæðinu þau mundu kjósa tvo stjórnarmenn og síðan innstæðueigendur hefðu einhverja aðkomu að þessu starfsmenn ef við erum með stóran sjóð munu líka hafa tækifæri til þess að kjósa fulltrúa í stjórn sjóðsins og þar með værum við komin með raunverulega tengingu við samfélagið við mundum vonandi geta farið að byggja aftur upp þetta traust og þessi tengsl sem þurfa að vera til staðar á milli sparisjóðs og viðskiptavinanna og samfélagsins sem þau starfa í ég tel líka þegar verður farið í vinnu varðandi að endurskoða löggjöfina um sparisjóðina af því við erum að skilgreina þetta mjög skýrt við þurfum að ræða um rekstrarumhverfi sparisjóðanna við þurfum að fara einmitt í það hvernig við tryggjum þessi tengsl og hvort þessi tillaga gæti komið til greina gagnsæi í reglum um það hvernig menn geta orðið stofnfjáreigendur eða ættu ekki aðkomu að þessu og síðan hvernig við viljum